að en auk mín flytja þetta mál fimm þingmenn aðrir úr samfylkingunni þessi tillaga gengur út á það að upplýsingar um vilja til líffæragjafar verði skráðar sjálfkrafa í ökuskírteini háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson sem sat hér á þingi í nokkur ár en gerir ekki lengur fyrrverandi varaformaður samfylkingarinnar hafði forgöngu um það á sínum tíma að brydda upp á þessu máli og flytja þetta en það náði ekki fram að ganga það er náðist ekki út úr nefnd en ég geri ráð fyrir því að að lokinni þessari umræðu

ég tel að við séum öll sammála um það að mikilvægi líffæragjafa sé algjörlega óumdeilt þær náttúrlega bjarga lífi mjög margra og

hér á landi er staðreyndin sú að það er mun meiri eftirspurn en framboð og því er það mjög áríðandi að fjölga líffæragjöfum svo er það auðvitað umhugsunarefni af hverju það er þannig hér að við erum ekki eins viljug íslendingar og aðrar þjóðir að gefa úr okkur líffæri að okkur látnum eða að láta skrá á sérstaka skrá það er því mjög nauðsynlegt að upplýsingar um vilja til líffæragjafa verði sem aðgengilegastar og þess vegna tel ég að þessi leið að skrá þetta sjálfkrafa í ökuskírteini sé mjög heppileg leið þetta er leið sem er farin til dæmis í bandaríkjunum og í sumum löndum eins og á norðurlöndunum er upplýsingarnar að finna á sérstöku sjúkratryggingaskírteini á íslandi er það þannig að ef ég vil gefa úr mér líffæri að mér látinni hef ég þann kost að skrá það sérstaklega í svokallaða lífsskrá hjá landlæknisembættinu staðreyndin er hins vegar sú að mjög fáir hafa nýtt sér þennan kost og þess vegna tel ég brýnt að leita nýrra leiða í þessum efnum mér finnst það líka mjög mikilvægt í þessu efni að fólk sé almennt hvatt til þess að íhuga hvort það vilji gefa úr sér líffæri með því að áskilja þessa skráningu á ökuskírteini þarf fólk þá þarf hver einstaklingur að gera upp við sig hvort hann hefur áhuga á að gefa líffæri eða ekki ég vil halda því fram að við séum allt of fá sem veltum þessu yfir höfuð fyrir okkur því að þetta er jú ekki kannski það sem maður er beinlínis að velta fyrir sér í lifandi lífi hvernig maður vilji láta fara með líffæri sín að manni látnum í annarri grein laga um brottnám líffæra númer sextán nítján hundruð níutíu og eitt kemur fram að liggi fyrir samþykki einstaklings megi að honum látnum nema brott líffæri eða lífræn efni úr líkama hans

síðan segir með leyfi forseta að liggi slíkt samþykki ekki fyrir sé heimilt að fjarlægja líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings ef fyrir liggur samþykki nánasta vandamanns hans og slíkt er ekki talið brjóta í bága við vilja hins látna staðreyndin er hins vegar sú frú forseti að í niðurstöðum rannsókna athugunar á líffæragjöfum á íslandi yfir tíu ára tímabil kom fram að þegar leitað hefur verið samþykkis ættingja

ættingjar neiti bón um að líffæri séu fjarlægð og það er að mörgu leyti mjög skiljanlegt því að það getur auðvitað verið erfitt fyrir fólk á sorgarstundu ég tala nú ekki um þegar fólk fellur frá kannski fyrirvaralaust í slysum eða einhverju slíku þá getur auðvitað verið mjög erfitt fyrir ættingja þess látna að ákveða á þeirri sorgarstundu hvort það eigi að taka líffæri úr viðkomandi og gefa það kannski vegna þess að málin hafa aldrei verið rædd við hinn látna eða vilji hins látna liggur ekki fyrir það hlýtur því auðvitað að vera heppilegra að fleiri ákveði þá sjálfir hvort þeir vilji gefa líffæri enda er það náttúrlega í samræmi við sjálfsákvörðunarrétt hvers einstaklings það er ekki gert ráð fyrir því að þessi breyting sé afturvirk það er að þeir sem nú þegar eru með ökuskírteini það er ekki nema þeir ætli sér að endurnýja sín ökuskírteini eða vilji endurnýja þau af því að þeir vilji setja þennan vilja þar inn að þá þurfa þeir að gera það með sérstakri aðgerð hér er hins vegar verið að tala um að þetta sé sjálfstæð ákvörðun þess einstaklings sem er að

um líffæraskrána sem liggur fyrir hjá landlæknisembættinu og það að að fólk sem einhverra hluta vegna er ekki með ökuskírteini eða kærir sig ekkert um að endurnýja sín ökuskírteini að það að sé hert á upplýsingagjöf til almennings um það að þessi líffæraskrá sé til staðar og að fólk geti skráð sig á þessa líffæraskrá þannig að ég held að þetta tvennt verði að haldast í hendur ég vil hins vegar nefna það líka í þessu sambandi frú forseti að

að það hafa liðið núna nokkrir mánuðir frá því að ég skilaði þessu máli inn og þangað til það er til umræðu hér í dag í dag var einmitt athygli mín vakin á því af hæstvirtum samgöngu og sveitarstjórnarráðherra kristjáni l möller að þann fyrsta febrúar tvö þúsund og tíu fyrir sléttum mánuði síðan hefði einmitt verið undirrituð reglugerð um breytingu á reglugerð númer fimm hundruð og eitt nítján hundruð níutíu og sjö um ökuskírteini þar sem segir meðal annars í fjórða grein a þar er lagt til að það er ekki lagt til þetta er breyting á reglugerð þar sem segir liggi fyrir sérstök skrifleg beiðni ökuskírteinishafa er heimilt með tákntölu að tilgreina upplýsingar í ökuskírteini um að hann sé líffæragjafi þarna er því í raun og veru þingsályktunartillagan mín hér komin til framkvæmda í formi reglugerðar hins vegar af

vakti það athygli mína að það stendur hér í þessari reglugerð að beiðni um þetta skuli undirrituð í viðurvist lögreglustjóra

dálítið skrifræðislegt ég hefði talið að það væri heppilegra að menn segðu sig frekar frá því að vera með sérstaka tákntölu í ökuskírteini ef fólk vill ekki vera líffæragjafar ég held að það væri betri nálgun en þessi og mig langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra um það hvernig hann skilur þetta hvort þeir sem núna fá ökuskírteini í hendurnar þurfi þá að undirrita það í viðurvist stefáns eiríkssonar lögreglustjóra hér á höfuðborgarsvæðinu í tilviki reykvíkinga ef þeir vilja gefa úr sér líffæri og láta skrá það á ökuskírteini um leið og ég fagna því og vil hrósa hæstvirtur ráðherra fyrir það að vera búinn að koma reglugerðinni í farveg og setja þetta mál af stað hef ég aðeins vangaveltur varðandi þetta tiltekna atriði og vildi gjarnan heyra í hæstvirtum ráðherra um það hvað hann segir varðandi þetta síðan held ég líka frú forseti að auk þess sem ég hef rætt hér um viljann til skráningar í ökuskírteini þurfi og ég vænti þess að það sé þá á forræði hæstvirtur heilbrigðisráðherra það sem snýr að líffæraskránni hjá landlæknisembættinu að það þyrfti að herða á kynningu á vegum ráðuneytisins um þennan möguleika fólks að skrá sig í þessa líffæraskrá ég held að það væri líka ágætis tækifæri til þess að upplýsa fólk um það hversu mikilvægt það er og hversu mörgum mannslífum það getur í raun og veru bjargað ef við íslendingar herðum okkur aðeins í þessu og náum kannski nágrannaþjóðum okkar í þeim fjölda sem er skráður á svona líffæraskrá því að því miður er það þannig að þeir íslendingar sem þurfa að fá líffæri að ég tali nú ekki um með stuttum fyrirvara að það er oft um seinan ef um er að ræða fólk sem þarf að bíða til dæmis eftir nýrum eins og mjög er algengt þá þarf fólk oft að bíða mánuðum og jafnvel árum saman og oftar en ekki koma þessi líffæri frá útlöndum en ekki héðan innan lands